Monsieur le Président, au nom de beaucoup de collègues ici, je tiens à protester contre l'attitude de certains collègues, sur les bancs situés plus haut, qui ne veulent même pas s'associer à l'hommage rendu par le Parlement européen à des résistants iraniens et qui restent assis alors qu'on leur rend hommage.